Diese Entschließung des Parlaments ist ein Signal an die Menschen in Weißrussland, ein Zeichen der Solidarität und des Respekts für den Mut des weißrussischen Volks, und sie ist ein klarer Hinweis an die Regierung in Minsk, diesen riskanten Kurs der Einschüchterung und Freiheitsberaubung nicht fortzuführen und endlich Reformen zuzulassen. Stabilität lässt sich nur dann erreichen, wenn Rechtstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte gelten.